geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Mit dem Sacharow Preis 2012 würdigt das Europäische Parlament die außergewöhnlichen Anstrengungen, die von Frau Sotoudeh und Herrn Panahi im Kampf für die Menschenwürde, für die Grundrechte und für den politischen Wandel im Iran unternommen wurden. Der Sacharow Preis 2012 ist auch ein Tribut an das iranische Volk, an seine lebendige und kreative Zivilgesellschaft. Er ist auch eine Würdigung

Der iranische Film blickt auf eine stolze Tradition zurück, die bis weit in die zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts reicht. Das iranische Art Kino hat mit seinen hochpolitischen und philosophischen Themen die Leinwände auf der ganzen Welt erobert und unzählige renommierte Filmpreise gewonnen. Viele unter Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, kennen Nasrin Sotoudeh als herausragende Rechtsanwältin, die sich über viele Jahre der Verteidigung von Jugendlichen gewidmet hat, denen die Todesstrafe drohte. Sie vertrat Gewissensgefangene, Menschenrechtsaktivistinnen und aktivisten und auch Teilnehmer der oppositionellen Proteste des Jahres 2009. Frau Sotoudeh ist außerdem ein hoch geschätztes Mitglied des Zentrums der Menschenrechtsverteidiger und der Internationalen Menschenrechtsföderation. Im Jahre 2010 wurde sie zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt für ich zitiere die Begründung des Urteils ihr Eintreten für zum Beispiel Jugendliche, die zum Tode verurteilt worden sind. Darüber sagt das iranische Regime Wer so handelt, handelt gegen die nationale Sicherheit des Iran.

Am 17. Oktober 2012 trat Frau Sotoudeh in einen Hungerstreik und erklärte Ich bin bereit, für die Gerechtigkeit zu sterben ein gewaltfreier Protest gegen die fortgesetzte Verletzung der Grundrechte der iranischen Bürgerinnen und Bürger durch ihre eigene Regierung. Dieser Hungerstreik war aber auch ein verzweifelter Appell an die Behörden ihres Landes, die ständigen Schikanen, denen ihre Familie ausgesetzt war, zu beenden. Wir haben mit großer Erleichterung vergangene Woche vernommen, dass Frau Sotoudeh ihren Hungerstreik beendet hat, nachdem die iranischen Behörden das Reiseverbot für ihre zwölfjährige Tochter endlich aufgehoben haben.

Im Namen des Europäischen Parlaments ich unterstelle, in Ihrer aller Namen wiederhole ich an dieser Stelle unsere Forderung an die iranische Regierung Befreien Sie diese tapfere und entschlossene Frau, zusammen mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern! Befreien Sie sie sofort und befreien Sie sie bedingungslos aus dieser schändlichen Haft! Die Lage im Iran ist kritisch. Die Wurzel der mannigfaltigen Übel, die dieses stolze Volk quälen, ist ein politisch gesteuertes und fanatisiertes Justizsystem. Es gibt in diesem Land keine Rechenschaftspflicht. Jeden Tag werden unschuldige Menschen verhaftet, weil sie ihre Meinung sagen. Anwälte, politische Aktivistinnen und Aktivisten, Menschenrechtsverteidiger, Künstlerinnen und Künstler und Filmemacher. Ich will hier deutlich sagen Wir europäischen Volksvertreter verurteilen diese Ungerechtigkeit. Und das iranische Regime sollte wissen, dieses Haus steht an der Seite der Unterdrückten in diesem Lande, und das ist ein Grund, warum wir diese Kämpferin und diesen Kämpfer für die Zivilgesellschaft im Iran ehren. Denn wir wollen mit dieser Ehrung ausdrücken Es gibt eine Institution, die sich gegen dieses Unrechtsregime stellt, und das ist das Europäische Parlament.

Er ist nie Kontroversen ausgewichen. Seine humorvollen, seine satirischen und prägnanten Portraits der iranischen Gesellschaft haben seinem Publikum Freude und Unterhaltung bereitet. Sie waren aber auch immer ein Weg, um die Meinungs und Gedankenfreiheit zu verteidigen, um die Grenzen zu verschieben, die in diesem Land der Gedanken und Meinungsfreiheit gesetzt werden. Dafür ist Herr Panahi schwer bestraft worden. Seine Meinungsfreiheit wurde immer wieder eingeschränkt. Mehrere seiner mit internationalen Preisen ausgezeichneten Filme wurden vom iranischen Regime verboten. Herr Panahi wurde mehrmals verurteilt wegen, so die Begründung, der Absicht, Verbrechen gegen die nationale Sicherheit des Landes zu begehen, wegen Propaganda gegen die Islamische Republik.

Trotz ihrer schmerzhaften Opfer sind sie weiter entschlossen, für die Freiheit zu kämpfen. Vor ihrem Mut verneigen wir uns voller Bewunderung.

im Iran war, hat im Jahre 2003 den Nobelpreis für ihre Bemühungen erhalten, die Menschenrechte und vor allen Dingen die Rechte der Frauen, der Kinder und der politischen Gefangenen im Iran zu fördern.

Ich hatte die Gelegenheit, beim Vorgespräch mit unseren Gästen eines zu sagen, mit dem ich schließen

Er sagt einem Regime Ihr steht unter Beobachtung. Die Opfer, die wir heute ehren, sind unsere Freunde, sind unsere Verbündeten. Und deshalb rufe ich bei dieser Ehrung diesem Regime zu Das Europäische Parlament ehrt diese beiden als einen Mann und eine Frau, die für einen anderen Iran stehen, für einen besseren Iran, die dafür stehen, dass das iranische Volk eine Regierung verdient hat, die die Menschenwürde respektiert, und das ist eine andere Regierung als das schändliche Regime, das dieses Land heute